Es un país importante en una región tan dinámica económicamente como Asia y el Pacífico. Australia tiene una economía muy desarrollada y abierta, y la Unión Europea es ya el segundo exportador a Australia después de China. Un acuerdo de libre comercio equilibrado y mutuamente beneficioso incrementará nuestras relaciones económicas y comerciales con ese país.

Con este Acuerdo y el futuro acuerdo comercial tendríamos una plataforma muy sólida para profundizar nuestra relación con Australia, país lejano pero muy cercano desde el punto de vista de la historia, los principios y los valores.

Ayudemos a reforzar esta relación. Además, la futura Europa de los veintisiete tiene también que estar muy presente en Australia. Por otra parte, la economía europea y las empresas europeas necesitan los mercados exteriores.